19. a 20. března 2009 Evropská rada konstatovala, že k financování opatření ke zmírňování a přizpůsobování budou zapotřebí značné domácí i vnější zdroje financování jak soukromé, tak veřejné, a to zejména v nejohroženějších rozvojových zemích, a že se EU bude na financování těchto opatření v rozvojových zemích spravedlivou měrou podílet.

Současné analýzy rovněž napovídají, že více než polovinu z těchto investic bude třeba učinit v rozvojových zemích.

ročně. Pokud jde o financování opatření ke zmírňování v rozvojových zemích, přijala Rada jasný postoj. Rozvojové země by měly s pomocí rozvinutých zemí vypracovat strategie a plány rozvoje nízkouhlíkového hospodářství.

která povedou ke kladným dodatečným nákladům, jež nemohou jednotlivé země samy snadno nést. Pro provádění kodaňské dohody je zásadní dostatečná, předvídatelná a včasná finanční podpora. Mezinárodní finanční architektura zajišťující tuto podporu musí být založena na zásadách účinnosti, účelnosti, rovnosti, transparentnosti, odpovědnosti, soudržnosti, předvídatelnosti a řádného finančního řízení. V souvislosti se zdroji financování Evropská rada potvrdila možnosti, které lze v mezinárodních jednáních dále prozkoumat, přístup založený na příspěvcích na základě dohodnutého rozsahu, tržní přístup na základě ujednání o dražbách nebo kombinace těchto a jiných možností. V přechodu k celosvětovému trhu s uhlíkem budou navíc při financování snižování emisí v rozvojových i transformujících se ekonomikách hrát i nadále významnou úlohu flexibilní mechanismy, mechanismus čistého rozvoje a společné provádění. V této souvislosti bude důležité posílit celistvost z hlediska životního prostředí, příspěvek k udržitelnému rozvoji a spravedlivé geografické rozložení. Je třeba rovněž dále rozšířit trh s uhlíkem, aby dával jasné signály o ceně uhlíku. Jde totiž o jeden z nákladově nejefektivnějších způsobů snižování emisí, který současně poskytuje zřetelný stimul pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. V návaznosti na dohodu EU o klimaticko energetickém legislativním balíčku Rada vedle toho také zdůraznila příspěvek tohoto balíčku k úsilí EU o zajištění finančních prostředků na opatření zaměřená na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí. Je zřejmé, že v oblasti financování je třeba ještě mnohé vykonat. Evropská rada rozhodla, že se k tomuto tématu vrátí na svém červnovém zasedání, aby v souvislosti s probíhajícími mezinárodními jednáními dále zpřesnila svůj postoj.